Sume mari din fondurile UE sunt cheltuite în alte scopuri, iar fraudele în domeniul recuperării TVA se înmulțesc. Am mai spus o și o repet o modalitate eficientă prin care poate fi eliminată corupția în sistemul achizițiilor publice este introducerea sistemului electronic de licitații. În calitate de stat la granița UE, României îi revine o responsabilitate mărită în diminuarea impactului unor activități ilicite. În acest sens, autoritățile statului au întreprins în ultimele două luni ample acțiuni de eliminare a corupției din vămi. Este necesară intensificarea cooperării și a schimburilor de experiență cu regiunea Balcanilor de Vest pentru a proteja mai eficient interesele financiare ale UE. Mă refer, de exemplu, la contrabanda cu țigări, ce îngreunează în mod direct și semnificativ bugetul european.